Pero quería aprovechar este último minuto para dirigirme al Eurogrupo.

Los ciudadanos europeos, en cada una de las citas electorales, nos exigen más transparencia, más rendición de cuentas, más debate público, una mayor capacidad de conocer y discutir las políticas europeas. En las próximas semanas, en los próximos meses, tenemos por delante la discusión para cubrir varias vacantes en el BCE. Y por eso me atrevo a dirigirme, representando a la mayoría de esta Cámara, al Eurogrupo para exigir que nos envíe una lista de candidatos que el Parlamento pueda discutir una lista que incorpore también el equilibrio de género y que permita a la ciudadanía, a través del debate parlamentario, un conocimiento profundo de los distintos candidatos, de los distintos perfiles una lista que permita al conjunto de los europeos hacerse dueño de la evolución del BCE. Así que, aunque a nivel personal tendría algún requerimiento adicional, me quedo en eso necesitamos acercar Europa a la ciudadanía, necesitamos democratizar más Europa y necesitamos dignificar este Parlamento.